Rozmawiamy o stanie praw podstawowych w roku 2017. W tymże roku w Prien am Chiemsee w Bawarii młoda afgańska chrześcijańska konwertytka, kobieta, która była uchodźcą, została zamordowana w akcie nienawiści antychrześcijańskiej przez człowieka ubiegającego się o azyl. W tym czasie Szwecja odrzuciła możliwość udzielania azylu innej chrześcijańskiej konwertytce, młodej irańskiej aktorce. We Francji w tymże roku średnio co dziesięć godzin dochodziło do znieważania świątyń i cmentarzy chrześcijańskich. W Niemczech nie było aż tak źle, bo statystycznie biorąc, dochodziło do podobnych aktów co trzy dni. W tym samym roku osławiony FEMEN sprofanował żłóbek na placu Świętego Piotra w Rzymie. Mimo tych wszystkich przykładów i mimo apeli w trakcie negocjacji, jak również mimo tego, że w tym sprawozdaniu o prawach podstawowych znalazły się nowe formy uprzedzeń aporofobia, transfobia, sprawozdanie świadomie ignoruje nienawiść antychrześcijańską. Mimo próśb, żeby ten ponury fenomen, który towarzyszy naszemu życiu, stwierdzić.